To jest walka o przyczółki, jakie rozliczne państwa, organizacje, w tym organizacje terrorystyczne, zdobędą na terytorium Syrii po jego upadku. Iran zbroi Hezbollah, wysyła nowoczesne rakiety, które kiedyś pewnie zostaną skierowane do Izraela. Nie wiadomo, kiedy pękną zamki na zbiorach broni chemicznej. Nie wiemy, co szykuje al Kaida, ponieważ oficjalnie ogłosiła, że jest stroną konfliktu itp.,

Przygotujmy się na jeszcze więcej złych wiadomości, dlatego że przy takim podejściu wspólnoty międzynarodowej będziemy patrzeć, jak ten kraj znika z powierzchni ziemi i giną ludzie, którzy byli kiedyś jego obywatelami.